Chciałem powiedzieć na początku, że pierwszy raz się cieszę, że kogoś nie ma na sali, bo będę mówił szybciej niż planowano, a za 25 minut rozpoczyna się mecz Polska Rosja. Ale przechodząc do Afganistanu, powinniśmy nie mówić już dzisiaj o operacji wojskowej, ale pozwolę sobie na jedną dosłownie uwagę rząd Polski, ustami prezydenta czy ministra Sikorskiego, powiedział, że razem weszliśmy do Afganistanu i razem powinniśmy wyjść. I chciałem pozwolić sobie na taką jedną uwagę dotyczącą innych krajów szkoda, że bieżąca polityka i walka o głosy wyborcze determinuje decyzje rządzących, które powodują, że nie wyjdziemy razem z tego Afganistanu, bo niektórzy wyjdą wcześniej.

Mamy w tej chwili dwa lata, żeby przygotować Afganistan na samodzielne rządy, na samodzielne funkcjonowanie tego państwa.

Myślę, że musimy pomóc znaleźć sposób na funkcjonowanie tego państwa, na to, jak ono pod względem gospodarczym ma się rozwijać, co ma produkować, co ma eksportować za granicę. To są niezwykle ważne rzeczy. No ale oczywiście również pomoc rozwojowa, którą świadczymy, musi być mądra i przemyślana, bez marnowania pieniędzy.